um svokallað skráargat hollustumerkingum á matvæli atvinnumálanefnd ákvað að besta leiðin í því máli væri að leggja fram frumvarp um breytingu á matvælalögum til þess að gera málið sterkara í fyrstu grein frumvarpsins segir að leyfi forseta á eftir átjándu grein a laganna kemur ný grein sem verður átjándu grein b svohljóðandi ráðherra er heimilt með reglugerð að setja ákvæði um að matvælafyrirtæki geti merkt matvæli sem þau framleiða eða dreifa með viðurkenndri áherslumerkingu sem gefi til kynna að matvælin séu í samræmi við stefnu stjórnvalda um manneldismarkmið af miklum gæðum eða hafi önnur sameiginleg einkenni í reglugerðinni skal kveðið á um gerð merkinga og hvaða kröfur eru gerðar fyrir notkun þeirra í hvaða tilgangi heimilt sé að nota þau gæðaviðmið kröfur til framleiðslu og verkunar hvernig eftirliti skuli háttað ábyrgð matvælafyrirtækja skráningu kostnað við eftirlit og annað er varðar notkun þeirra við undirbúning setningar reglugerðar skal ráðherra leita álits landlæknisembættisins annarri grein er svohljóðandi með leyfi forseta lög þessi öðlast þegar gildi í greinargerð með frumvarpinu segir eftirfarandi með leyfi forseta á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi lagði siv friðleifsdóttir ásamt fleirum fram þingsályktunartillögu um norræna hollustumerkið skráargatið þar var lagt til að alþingi samþykkti að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra beitti sér fyrir því að unnt yrði að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur sem framleiddar væru hérlendis tillögunni var vísað til sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar sem óskaði umsagna um hana en lauk ekki umfjöllun sinni á yfirstandandi löggjafarþingi var tillagan lögð fram á nýjan leik og var vísað til atvinnuveganefndar til umfjöllunar þar komst nefndin að þeirri niðurstöðu að rétt væri að flýta framgangi tillögunnar með því að veita ráðherra þær lagaheimildir sem honum væru nauðsynlegar til að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið frumvarp þetta varð til í tengslum við meðferð atvinnuveganefndar á þingsályktunartillögunni sem nefndin leggur til að verði samþykkt óbreytt nánari röksemdir fyrir samþykkt hennar og ýmis atriði sem veitt geta leiðbeiningu um hvernig nefndin sér fyrir sér að hún komist til framkvæmda er að finna í nefndaráliti atvinnuveganefndar sjá þingskjali sjö hundruð fjörutíu og þrjú í tuttugasta og öðru máli þar sem hollustumerkið skráargatið er samstarfsverkefni nokkurra norðurlandaþjóða var við frumvarpsgerðina litið til þess með hvaða hætti merkinu hefur verið fenginn lagagrundvöllur í danmörku noregi og svíþjóð af þeim sökum má segja að uppbygging og efni frumvarpsins sæki fyrirmynd sína til löggjafar framangreindra landa að teknu tilliti til uppbyggingar íslenskrar stjórnsýslu og íslenskra lagasetningarhátta með frumvarpinu er lagt til að einni nýrri grein sem innihaldi þrjár málsgreinar verði bætt við matvælalög í fyrstu málsgrein er lagt til að ráðherra verði heimilað að setja reglugerð sem innihaldi ákvæði um að matvælafyrirtæki samkvæmt skilgreiningu matvælalaga geti merkt matvæli sem þau framleiða eða dreifa með viðurkenndri áherslumerkingu sem gefi til kynna að matvælin séu í samræmi við stefnu stjórnvalda um manneldismarkmið af miklum gæðum eða hafi önnur sameiginleg einkenni þó svo að megintilgangur frumvarpsins sé að gera ráðherra mögulegt að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur framleiddar hérlendis þykir hallkvæmt að honum verði á sama tíma fengin heimild til þess að setja reglugerðir um aðra viðurkennda áherslumerkingu matvæla er það í samræmi við þá leið sem farin var í danmörku og kemur fram í sjötta kafla dönsku matvælalaganna mætti þannig til dæmis hugsa sér að ráðherra geti með reglugerð heimilað þeim framleiðendum landbúnaðarafurða sem fullvinna afurðir sínar heima fyrir í samræmi við ákvæði laga og reglugerða að merkja þær sérstakri merkingu sem gefi þetta sérkenni þeirra til kynna með einföldum og afgerandi hætti í annarri málsgrein er fjallað um efni reglugerðar samkvæmt fyrstu málsgrein þar kemur fram að í henni skuli kveðið á

notkun sé heimil hvaða kröfur séu gerðar til framleiðslu og verkunar matvælanna hvernig eftirliti með því að matvæli uppfylli þau skilyrði sem koma fram í lögum og reglugerðum skuli háttað hver sé ábyrgð matvælafyrirtækja þegar kemur að áherslumerkingu matvæla hvernig skráningu slíkra merkja skuli háttað hvernig skuli farið með kostnað við eftirlit með því að matvæli uppfylli sett skilyrði og annað er varðar notkun áherslumerkinga í þriðju málsgrein kemur fram að við undirbúning reglugerðar skuli ráðherra leita álits landlæknisembættisins samkvæmt fjórðu grein laga um landlækni og lýðheilsu skal landlæknir meðal annars annast forvarna og heilsueflingarverkefni og efla lýðheilsustarf í samvinnu við aðra sem að þeim málum starfa

landlæknisembættið býr yfir mikilli þekkingu á þeim þáttum áherslumerkinga sem snúa að lýðheilsu og heilsueflingu þá liggja fyrir upplýsingar um að landlæknisembættið hafi lýst yfir áhuga á að taka þátt í innleiðingu hollustumerkisins skráargatsins hér á landi auk þess sem aðkoma landlæknis er í samræmi við fyrirkomulag þessara mála í noregi bent er á að ætlunin er að viðurlagaákvæði þrítugasta og fyrstu grein laganna eigi jafnt við um brot gegn reglum settum á grundvelli hinnar nýju greinar sem annarra greina laganna liggur því til grundvallar það sjónarmið að nauðsynlegt sé að varna því að áherslumerkingar verði misnotaðar reynsla svía norðmanna og dana er að merkingar matvæla með skráargatinu hafi áhrif á val neytenda við innkaup þá virðist vörum merktum skráargatinu vera að fjölga í þessum löndum og sala á þeim að aukast virðast neytendur því treysta merkingunni og má telja líklegt að þeir telji vörur merktar hollustumerkingunni líklegar til þess að stuðla að heilsusamlegri neyslu og lífi þá skal bent á að áætlað er að tuttugasta og fimmtu grein laganna taki til kostnaðar sem eftirlitsaðilar verða fyrir vegna eftirlits með því að ákvæðum stjórnvaldsfyrirmæla settum á grundvelli greinarinnar sé fylgt í greinargerð matvælastofnunar um skráargatið norræna hollustumerkið frá janúar tvö þúsund og tólf er meðal annars fjallað um kostnað sem stofnunin gerir sér grein fyrir að falli til við innleiðingu þess þar er bent á að danir og norðmenn hafi varið háum fjárhæðum í markaðssetningu merkisins á undanförnum árum en lítið hafi verið lagt í slíka markaðssetningu í svíþjóð þá er bent á að norræna ráðherranefndin hafi styrkt verkefnið með myndarlegum hætti en óljóst sé hvort af slíkum styrkveitingum verði nú er það mat stofnunarinnar að af reynslu nágrannaþjóða okkar af dæma sé nauðsynlegt að ráðast í nokkra markaðssetningu á skráargatinu við upptöku þess þá setur stofnunin fram það mat byggt á fyrirspurnum að fimm vikna kynningarátak á veraldarvefnum og í sjónvarpi muni kosta um tólf til þrettán milljónir króna að lokum bendir stofnunin á að mögulegt væri einnig að kynna merkið á öðrum vettvangi svo sem með bæklingum greinum í dagblöðum viðtölum og umfjöllun í útvarpi og sjónvarpi en að slík viðbótarkynning mundi ef til vill kosta nokkrar milljónir króna til viðbótar nefndin telur mat matvælastofnunar gefa til kynna að nokkuð háar fjárhæðir þurfi til að innleiða skráargatið hér á landi þannig virðist ekki tekið nægilegt tillit til þess að matvælaframleiðendur og innflytjendur munu fljótt átta sig á að þeir geti mögulega náð nokkru forskoti á samkeppnisaðila sína með því að merkja vörur skráargatinu og kynna þær merkingar og kosti þeirra reglulega meðal annars í almennum fjölmiðlum telur nefndin eðlilegra að opinberar stofnanir eyði kröftum sínum og fjármunum í að byggja upp öfluga upplýsingasíðu á vefnum sem þjóni framleiðendum og seljendum fréttamönnum og þeim neytendum sem vilja afla sér nánari upplýsinga en fram koma í merkingu á vörum og í auglýsingum framleiðenda þá telur nefndin hyggilegt að opinberir aðilar ráðist í almenna kynningu meðal neytenda að nokkrum mánuðum eða missirum liðnum frá gildistöku laganna þegar skráargatið er komið í almenna notkun meðal framleiðenda og seljenda á íslandi og valkostir neytenda orðnir fleiri en nú er herra forseti mig langar bara að bæta því við hér í restina að ég tel mjög mikilvægt þegar skráargatið verður hér innleitt að eftirspurn eftir vörum að fyrirbærið verði ekki síður eftirspurnardrifið eða framleiðendadrifið og að það sé mjög mikilvægt að það fari hér fram öflug opinber kynning á þessi merki í kjölfarið hún þarf ekki endilega að kosta mjög mikla peninga fjölmiðlar hafa þegar sýnt það að þeir eru mjög hliðhollir þessu merki og ég tel að það ætti að verða tiltölulega auðvelt fyrir landlæknisembættið og matvælastofnun að ná upp góðri umræðu um mikilvægi þessa merkis hér á landi mig langar að þakka háttvirtum þingmanni siv friðleifsdóttur kærlega fyrir þetta mál þetta er beint framhald af þingsályktunartillögu sem hún lagði hér fram í annað sinn háttvirtur þingmaður hefur beitt sér mjög á þessum vettvangi í hollustumerkingum matvæla og í almennri hollustu yfirleitt og það væri góður bragur á því að fleiri þingmenn sinntu þessum málum af slíkri einurð sem háttvirtur þingmaður hefur gert mér finnst vera of lítið af því sérstaklega þessum tímum iðnaðarframleiddra matvæla að neytendur hafi góða skýra og holla valkosti sem auðvelt er að nálgast og þetta skref hér með skráargatinu er stórt skref í þá átt og ég ítreka þakkir mínar til háttvirts þingmanns varðandi það að lokum legg ég til að þessu máli verði vísað beint til annarrar umræðu en ekki til nefndarinnar aftur vegna þess að það er unnið af nefndinni og nefndin telur málið algjörlega fullunnið og þakka fyrir svo að hafa fengið að brjótast hér inn i hádegishlé hæstvirts forseta með þetta mál og klára það fyrir matarhlé